Pane předsedající, já jsem tento návrh usnesení podpořil, já se na rozdíl od svého kolegy a předřečníka, pana Sośnierze, domnívám, že je velmi podstatné těm lidem, kteří žijí v těchto oblastech, ukázat naši pomocnou ruku.

Pokud se skutečně sestěhují obyvatelé pouze do aglomerací a jejich prstenců. My bychom měli investovat i do těchto horských oblastí právě proto, že tato krajina si to zasluhuje, že si to zasluhuje zemědělská výroba, která se tam provádí, a musíme investovat do infrastruktury, to znamená do dopravní obslužnosti toho území, ale i do služeb. Tam musí být dostupné zdravotnické, školské služby, služby sociální péče.